Popri veľkých medzinárodných letiskách zabezpečujú osobnú a nákladnú obsluhu aj menšie letiská regionálneho významu, ktoré svojou činnosťou poskytujú významnú dopravnú podporu mestám a regiónom, ktoré obsluhujú.

Preto je správne vecne sa zaoberať špecifikami regionálnych letísk, ktoré pracujú vo výrazne odlišnom režime ako veľké uzlové letiská, na ktoré sa v prevažnej miere orientuje európska legislatíva.